Glejte, celo zgodbo je treba gledati kot celoto, ne. Vlada Republike Slovenije je zdajle že dala dvakrat popolnoma napačen signal, ilegalnim migrantom. Prvo je bil podpis marakeškega globalnega sporazuma o urejenih, varnih in zakonitih migracijah . in drugo je bilo storjeno prejšnji teden, ko je vlada iz, spremenila odlok in s seznama varnih držav umaknila Turčijo. To v praksi pomeni, da se tja načeloma, prosilce za azil oziroma, tiste, ki pridejo ilegalno v Slovenijo, ne vrača več. To je tudi odstop od, mednarodno usklajene politike Evropske unije, saj je, dogovor, leta dva tisoč šestnajst med Evropsko unijo in pa, pač Turčijo temeljil prav na tem, na tem, da se Turčija opredeli kot varna država, kamor se lahko torej brez problema vrnejo migranti. To mimogrede ne vpliva na izjemno pravico tistih migrantov, ki lahko dokažejo, da jim grozi kakršnokoli nasilje, oziroma, da so življenjsko ogroženi ali eksistenčno ogroženi v državi v, od koder prihajajo . Samo velja seveda to kot izjema, ne pa kot pravilo. In zaradi tega to vpliva na hitrost postopkov. In zdaj gre tukaj še za tretji signal. Tretji signal je pa vprašanje odnosa do teh nevladnih organizacij. Sosedne države, na primer Italija, so tukaj že v veliki meri naredile red, da ostalih sploh ne naštevam . Sloveniji je žal situacija ravno obratna in se še vedno neomejeno financira, te nevladne organizacije in pol drugi strani se nanje sklicuje , ko gre za postopke, tako da treba je nekaj vedeti. Te postopke plačujemo slovenski davkoplačevalci. Vse to zavlačevanje, vsa ta množičnost stane. Strahovito veliko stane. Vse nas.